Ja. Hvala lepa. Zdaj, če gremo nekoliko iz tega filozofskega polja doktor Brgleza, ki je sicer iskal način, kako zaobiti zaobiti odločitev Ustavnega sodišča, pa upam, da ne bomo prišli na naravno pravo, ampak me čudi, da doktor Brglez danes v enem stavku ni izrekel sramota. Sramota, tako kot je to ponavljal pri izbrisanih. To je sramota, doktor Brglez. To je velika sramota. In to ne reče Anja Bah Žibert, ampak je predsednica, dosedanja predsednica Ustavnega sodišča, ki se zdaj poslavlja, povedala jasno, ne gre samo za spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča, gre tudi za to, da če prisegamo na pravila vladavine prava, da jih je potrebno spoštovati v določnem roku. Se pravi, tukaj je vladavina prava zaradi vas in vam enako mislečih popolnoma odpovedala. In pod vprašanjem je demokratična ureditev te države, spoštovani. To so jasno povedali ustavni sodniki in vi se hecate s tem vprašanjem, kajti če pa ni več vladavine prava, če pa je pod vprašanjem naša demokracija, potem pa smo že zelo na nevarnem polju, in tega si vi danes ponovno in znova privoščite. Ne gre za ideologijo, tudi za politično odločitev več ne gre, še najhuje je, kar sem slišala s strani ministra, on je dejal, gre za odločitev koalicije. Ja, kaj vam pa je, minister. In vi ste minister za vzgojo in izobraževanje. Kakšna odločitev koalicije. Gre za spoštovanje Ustave Republike Slovenije in v posmeh ravno zdaj, ko bomo praznovali triindvajsetega dvanajstega njen praznik. Za to gre, minister, ne, kaj se boste vi zmenili v koaliciji. Vi ste dolžni spoštovati odločitev ustavnega sodišča in ne kaj vam bo rekla koalicija. Če pa tega niste sposobni, pa poglejte, dajte možnost nekomu drugemu, ki to bo bil. Zdaj veselo berete svoje zapiske. Pa še nekje ste jo fejst pihnili danes. Sramotno zame, pihnili. Ne gre za določitev iz leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Tako žalostno je, da niti Ustave Republike Slovenije ne poznate. To, kar vi hočete povedati, je bilo včasih v Ustavi iz leta sedeminštirideset. Mi pa pa smo po osamosvojitvi sprejeli eno drugo Ustavo, ki je jasno povedala, pa to ni rekla Anja Bah Žibert, to so povedali ustavni sodniki, ki je jasno povedala, da če bi bilo tako, kot nekateri interpretirajo, potem bi bilo notri zapisano, da gre zgolj za izvajanje javnih programov v javnih osnovnih šolah, ampak mi tako nimamo. Gre za pravico, gre za pravico do javnega programa osnovnih šol. To je velika razlika, to je velika razlika. Namreč, včasih pa je veljalo samo, da so programe možno izvajati samo v javnih osnovnih šolah. In ko se je ta pravica seveda razširila s sprejemom nove ustave, je bila tudi podlaga za to, da prihajajo v sistem lahko zasebne šole, ki pa imajo tudi javni vzgojno-izobraževalni program, ki je določen s strani države. Saj se tega ne izmišljujejo oni, saj ne delujejo izven tega programa. Javni program izobraževanja, kar se tiče programa, je jasen, in ko ste rekel prej, doktor Brglez, da je pa tukaj problem, kar lahko pa ti programi potem niso takšni, kot je to v nekih javnih šolah. Saj zato so inšpekcije. Ja, povedal ste, da hočete to zadevo rešiti širše, da se bo natančno doreklo, kako in kaj, in tudi, kdo bo imel nadzor nad tem. Nadzor je že danes jasen. Kdor ne spoštuje tega javno veljavnega programa, tudi ne more imeti pravic iz naslova financiranja. Ampak mi danes govorimo zgolj o javnem programu in tukaj ni pravica, kot sem prej poslušala s strani stališča Levice. Jaz ne vem, ali se oni sprenevedajo ali res ne vejo, zakaj pri tej materiji gre, ampak tukaj ne gre za pravico šoli. To ni materija, ki dovoljuje neko pravico šoli, ampak pravico staršev. Pravico staršev, da je javni program brezplačen za vse otroke. Tega pa danes v Sloveniji nimamo. Nekateri starši morajo zato javni program plačevati. Ne gre za tisti dodatni program, ki ga te šole imajo. Nekatere imajo vrednostni poudarek nekje drugje, druge drugje, ampak če gremo zgolj gledat materijo, da bi imeli privatno šolo, ki ne bi imela te koncesije, ne bi imela javno veljavnega programa, ta tega financiranja ne bi dobila in ne govorimo o tem, kdo bo obnavljal šolo, kdo bo širil šolo, kdo bo izgrajeval telovadnice, mi govorimo o programu, ki smo ga dolžni financirati za vse otroke s strani države in tega danes ne počnemo. In tukaj ne more biti nobene debate, ker ti to dovoljuje ustava in to so zapisali tudi ustavni sodniki v svojih odločbah, in če bi prebrali tudi kakšno ločeno mnenje, bi dejansko videli to razliko. Med ustavo, ki je bila nekoč v tej državi, sem povedala iz sedeminštiridesetega leta ali pa novi ustavi, kar sicer bi mogli to v ustavi zožati, tako kot je bilo. In danes se ne moremo več pogovarjati od nekih procentih, koliko in ko, koliko tukaj, koliko tam - ne, vsem enako. In ti starši danes plačujejo za nekaj, kar drugim staršem v neki drugi šoli ni potrebno, ampak zapoveduje država, da to izvedejo. Saj ne govorimo o nečem, kar ni po dolžnosti potrebno izpolnjevati, kot rečemo, izobraževanje, ki je obvezno. Osnovna šola je namreč obvezna in ima za to neki obvezen tudi program, ampak če je obvezna in če ima neki obvezen program, ki so ga tudi te šole dobile s potrdilom, da ga izvajajo, potem tukaj ne more biti razlik. In nekateri še kar mešate javno šolo pa zasebno šolo. Ni to isto. Jaz poznam zasebno šolo, ki nima koncesijskega programa, in je potrebno za njo potem delati tudi izpite in je povsem plačljiva. Pa govorimo o šoli, ki je za ta program dobila koncesijo. Tukaj ne gre za, še enkrat, dodatne programe, tukaj povsem mešate. In v strahu, ker to izvaja neka šola, ki naj bi bila po osnovi nekako tudi katoliška, takrat pa usekate z ideologijo. A ste bili kdaj v tej šoli? Zdaj, vaš minister bi, oziroma predsednik vlade, zdaj minister, ne, Cerar, jo je obiskal. Ne? In tam je povedal, da bojo stvari uredili. Kaj pa je tam počel? Takrat bi bilo boljše, da bi bil na ministrstvu, pa bi zadevo usklajeval, da bi se te zadeve res uresničile. Skoraj cel mandat ste imeli možnost, da se to uredi, pa niste uredili. Danes spet obljubljate sistemske rešitve. Ne se hecati, ker ne gre za sistemske rešitve. Gre samo za to, da iščete način, kako izobiti odločbo Ustavnega sodišča. In to vi kar naprej počnete. Pri določeni kategoriji absolutno. Takoj, ko pride odločba, spoštujmo. Pri določeni kategoriji, ko gre že starše, davkoplačevalce, ne, njim pa ne damo, ker imajo otroka v napačni šoli, po njihovo. Čeprav ima ta šola javno veljavni program. Mene zanima, kako poslancu v tem Državnem zboru šola otroke kje po tujini. Enkrat bom tudi to preverila, kar me zelo zanima. Tudi po tem, kakšno srednjo šolo in tako, predvsem tisti, ko zelo kričite, kako je potrebno imeti samo javno mrežo. Res bom šla enkrat to analizirat, pa iz katerih strank prihajajo. Podobno se mi je zdelo tudi pomembno takrat, ko smo se pogovarjali o zdravstvu, kjer se kdo zdravi. Takrat, ko vpijemo, kako koncesije niso spodobne. Glejte, še enkrat, tukaj ne gre za politično vprašanje. Tukaj ne gre za to, kdo prihaja iz levo, levega političnega pola. Ne gre za vprašanje, kdo prihaja iz desnega političnega pola. Gre za vprašanje spoštovanja pravne države - vladavine prava. Gre za to, da je Ustava to omogočila. Gre za to, da ni več pomemben razredni boj, ampak za to, da se razširijo pravice, ki smo jih z demokracijo dobili. Tudi svoboda do odločitve in izbire. Ampak še enkrat, tukaj ne gre samo za izbiro kot tako. Gre za to, da gre za javni program, ki je določen s strani ministrstva, in te šole ga morajo spoštovati, če hočejo dobiti to financiranje. Ampak ne omogočimo jim pa, da dobijo takšno financiranje kot ostale osnovne šole. Samo za to gre. Za to ne rabimo nobene sistemske rešitve. Uredite tudi ostale stvari, absolutno. Jaz sem vedno za sistemsko rešitev. Ampak danes uredite to, kajti ti starši nepošteno, neupravičeno in protiustavno plačujejo. To je danes vprašanje. In pred tem se soočamo. Kajti če tega ne boste danes podprli, potem kličete k temu, da državljankam in državljanom te države ni treba več spoštovati ne zakonov in ne Ustave Republike Slovenije, kajti vam jo ni treba. Zakaj bi bili oni drugorazredni in jo morajo spoštovati? Ne. To danes sporočate in to je nedopustno. In ustavno odločbo bi lahko že izvršili. Ne mi reči, da so se delali nekaj premiki. Pripravili ste predlog, ki ni pil vodo. Za to gre. To niso nobeni premiki. Pogovarjamo se, dogovarjamo se, pripravljamo - to zame niso premiki. Zame so premiki tisto, kar pride na mizo in enkrat je res prišlo na mizo, ampak tisto ni pilo vode, zato ker je bilo spet izhodišče ideološke narave, ne pa pravne in ustavne materije. In ne, tukaj ne sprejemam, tukaj absolutno ne morem sprejeti vaših stališč, ki ste jih povedali uvodoma. Ne pijejo vodo. Lahko iščete izgovore, načine, kako bo to vse urejeno in bomo zadeve rešili in seveda tudi tem staršem omogočili da bo vse tako, kot mora biti. Danes jim omogočite! Samo gumb je treba za pritisniti. Pa boste tudi te starše izenačili z drugimi starši. Ne deliti otroke. Kaj vse sem poslušala v tem Državnem zboru, kakšno krivico počnemo do določene skupine otrok. Ki niso, mimogrede, državljani Republike Slovenije. Danes imate pred sabo lastne državljane. Imate pred sabo odločbo Ustavnega sodišča. Imate mnenje nekoč prve dame Ustavnega sodišča. Ki vam je povedala - ne gre samo za spoštovanje, gre tudi za rok. In vi še naprej. Ja, upam, državljanke in državljani, da poslušate, kajti po današnjem glasovanju se boste lahko odločili, ali boste še spoštovali slovenske zakone in Ustavo. Kajti če jo smejo kršiti poslanci, zakaj bi morala biti za vas obvezna?